við erum harmi slegin yfir þessum hörmulegu voðaverkum og spyrjum eðlilega margra spurninga um orsakir og afleiðingar og hver viðbrögð okkar eigi að vera við vitum ekki og skiljum alls ekki hvað fer fram í huga þeirra sem fara fram með þessum hætti hvorki þeirra sem leggja á ráðin né þeirra sem vinna ódæðisverkin gjörðin er hin sama að ógna myrða hræða og valda ringulreið vekja hatur kalla fram hefnd og koma róti á huga okkar við stoppum á rótum öfgahyggju og tilgangurinn er að ráðast á og grafa undan gildum frelsis og lýðræðis og sundra samhug og samvinnu evrópuþjóða við hljótum að spyrja hvað getum við gert hvað eigum við að gera órjúfanlegur hluti þess frelsis sem við höldum svo hátt á lofti er vissa um að við séum örugg um að frelsi okkar sé tryggt það þarf að meta stöðuna vel og af yfirvegun og raunsæi

öryggi sem er lykillinn að því frjálsa samfélagi sem við viljum halda í hávegum fyrst og fremst þurfum við upplýsingar

og tala út frá gögnum lögregluyfirvöld í evrópuríkjum og alþjóðalögreglan skiptast á upplýsingum um mögulega ógn við öryggi ríkja við erum hluti af því samstarfi við fáum upplýsingar og ábendingar um þar til bærum yfirvöldum og þar með getum við kannað hvort einhverjir slóðir liggja hingað eða grunur sé af einhverju sem tengist alþjóðlegum glæpasamtökum eða öfgasamtökum séu færð hingað til lands þess vitneskju notum við til að meta öryggi landsins þetta er kerfið sem við notum og við metum stöðuna út frá því við ríkisstjórnin og yfirvöld öryggis og löggæslumála höfum rýnt það hvernig á að bregðast við þessum aðstæðum það er mat ríkislögreglustjóra að ekki þurfi að hækka viðbúnaðarstigið umfram það sem gert var í febrúar eftir það er þó enginn vafi á að hætta á hryðjuverkum af vesturlöndum er töluverð og við þurfum að vera á varðbergi fjallað hefur verið nokkuð um schengen samstarfið í tengslum við þessa atburði ég hef sagt það og er enn á þeirri skoðun að schengen samstarfið hafi reynst vel og það skipti okkur máli að taka þátt í því schengen samstarfið byggir á trausti og hugmyndum um frelsi evrópubúa til að ferðast óheft um allt svæðið ég vek athygli á því að við getum hvenær sem er í sjálfu sér aukið eftirlit á landamærunum í samræmi við aðstæður og það verður skoðað á hverjum tíma og er skoðað á hverjum tíma öryggismál og landamæravarsla þurfa að vera í stöðugri endurskoðun við erum hluti af um heiminum og við reiðum okkur á þetta nána samstarf bæði með schengen og alþjóðlegri löggæslu þannig hefur verið boðaður fundur nú aukafundur schengen ríkja á föstudaginn kemur þar sem ræða á hvaða skref skuli stíga í kjölfar atburðanna í parís á föstudaginn var og hvernig bregðast skuli við hæstvirtur forseti á sama tíma og þessir atburðir gerast tekst evrópa á við mikinn straum flóttamanna þeir flýja undan ógnartilburðum heima fyrir það er venjulegt fólk venjulegar fjölskyldur sem hefur leitað skjóls undan ógninni allar líkur eru á að þessi staða verði viðvarandi fyrirsjáanlega framtíð og það er afar mikilvægt að haga undirbúningi í samræmi viðað niðurstaðan er því þessi við fylgjumst mjög vel með við tökum alvarlega þá hættu sem beinist að vesturlöndum við fáum upplýsingar eigum samstarf við nágrannalönd og við gerum þannig það sem við getum til að tryggja öryggi borgara okkar við þurfum að tryggja nægan mannafla til almennrar löggæslu og landamæraeftirlit en hæstvirtur forseti við skulum umfram allt fara fram af yfirvegun og standa saman að því að tryggja frelsi

er ekkert núna sem bendir til þess að hér heima hafi meiri ógn en áður eða eigi hætta